Señora presidenta, creo que tenemos que felicitarnos por esta declaración tripartita sobre este nuevo Consenso en materia de Desarrollo en el mundo, y me parece que el título de la comunicación es un título muy sugestivo Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro. Creo que a la vista de las cifras —la Unión Europea es el principal donante de ayuda al desarrollo, el principal donante de ayuda humanitaria—, nadie puede decir que nosotros nos configuramos como una Europa egoísta, aunque también es cierto, señor comisario, que cada euro que se invierte fuera de nuestras fronteras es un euro que se invierte también en Europa. A mí me parece que este marco es un marco ciertamente adecuado que tiene que desarrollarse después en el tiempo y que sitúa la problemática, tanto en la dimensión interna Unión Europea Estados miembros como en la dimensión externa en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Y en este contexto, señor comisario, me gustaría trasladarle una preocupación por la situación de los países de renta media.